Desde este punto de vista, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar —como usted ha dicho— en las próximas horas en la República Dominicana, donde esperamos que haya buenas noticias. Y yo quiero a apremiar a la alta representante y al Servicio Europeo de Acción Exterior a apoyar ese proceso, lo que, evidentemente, sería lo más positivo que podemos hacer en este momento. Y desde ese punto de vista, encuentro dificultades para entender por qué en medio de este escenario se pretende aprobar una Resolución que ni tan siquiera va a mencionar en su articulado ese diálogo que está produciéndose en cambio, estamos hablando todo el rato de imponer más sanciones, de no reconocer en ningún caso las elecciones, etcétera, etcétera. No entiendo esa Resolución en ese contexto y, por lo tanto, va a ser muy difícil para mi Grupo poder suscribirla. Lo que yo creo es que a Venezuela la Unión Europea debe darle una perspectiva, y la única perspectiva es la del acuerdo entre Gobierno y oposición y la del diálogo.